Igen bátor dolog nekifogni egy ilyen munkának akkor, amikor válság idején mindig mindenki arról beszél, hogy a költségvetéseket csökkenteni, faragni, a kiadásokat valamilyen módon vissza kell fogni. Bölcs dolognak tartom, hogy ilyen körülmények között is áldozunk arra, hogy a tengereinkről minél több információval rendelkezzünk. Hiszen ha csak egy részletét nézem a megszerzett tudás hasznosíthatóságának, akkor éppen az imént feszegetett halászati politika lehet az egyik nagy nyertese ennek. Hiszen olyan információs és adatbázissal rendelkezünk, amelyekkel akár a halállományok naprakész változásával is tisztában lehetünk, és azonnali módon tudunk beavatkozni abban a pillanatban, amikor úgy látjuk, hogy akár a közös halászati politika, akár a halászati alap elosztásának elveit változtatnunk kell. Mert nem hozták meg azokat a hatásokat, amelyeket vártunk tőle. Nem fog nőni a halállomány, és a védett fajoknak a szaporulata nem az elvárt szintnek megfelelően változik.